A seguito delle consultazioni con i gruppi politici, desidero sottoporre all'Aula le seguenti proposte di modifica al progetto definitivo di ordine del giorno.

Arthuis sull'esecuzione del finanziamento del bilancio generale dell'Unione 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione, che è stata posta direttamente ai voti, non è stata ancora approvata dalla commissione per i bilanci.

Preda per presentare la richiesta del suo gruppo.